În momentul de față, ne confruntăm cu nevoia unei monitorizări mai bune a băncilor europene din zona euro, iar mecanismul unic de supraveghere ar putea contribui la realizarea sa. Cu toate acestea, însă, acordarea unei puteri mai mari Băncii Centrale Europene poate duce la crearea unor dezechilibre între băncile din zona euro și cele din afară. În același timp, persistă unele îngrijorări cu privire la competiția care se poate crea între băncile mari și cele locale. Consider, așadar, că trebuie găsit un echilibru adecvat pentru a putea reduce vulnerabilitatea cu care acest sector se confruntă. În acest context, domnule comisar, cred că este nevoie de o clarificare a intențiilor Comisiei în ceea ce privește propunerile legislative viitoare.